Tu w skrócie stanowisko mojej grupy politycznej w odniesieniu do priorytetów programu prac Komisji Europejskiej na 2018 r. z perspektywy działań Komisji Rozwoju, komisji DEVE. Popieramy ustanowienie mechanizmów nadzoru implementacji celów zrównoważonego rozwoju przez Unię Europejską, jak i państwa członkowskie, zgodnie z nowym europejskim konsensusem w sprawie rozwoju. Jesteśmy świadomi obecnej ograniczonej zdolności Europejskiego Funduszu Rozwoju do wspierania inicjatyw dotyczących jednocześnie bezpieczeństwa i rozwoju. Opowiadamy się za ustanowieniem nowego instrumentu finansowania, pozwalającego na kompleksowe wsparcie działań na rzecz demokracji, dobrego zarządzania i ochrony praw człowieka. Nawiązując do postulatu dotyczącego przeciwdziałania przyczynom migracji, ponownie wyrażamy poparcie dla innowacyjnych metod rozwiązywania kryzysu migracyjnego, proponując i promując współpracę z sektorem prywatnym, umożliwiającą rozwiązywanie problemów ekonomicznych leżących u podstaw migracji. Z perspektywy stosunków Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, jak wiemy, rok następny jest momentem, w którym powinniśmy rozpocząć negocjacje w sprawie partnerstwa, które zastąpi umowę z Kotonu. Nasza współpraca z partnerami afrykańskimi powinna zakładać większą regionalizację i wspieranie odporności państwowej, a także być oparta przede wszystkim na dialogu politycznym i wspieraniu rozwoju oraz handlu.